Vorrei ricordare che oggi si celebra la Giornata europea e mondiale contro la pena di morte. In un mondo in cui i valori e i diritti umani tendono a diventare relativi, la pena di morte è un affronto alla dignità umana che non può essere tollerato in nessun caso. Quest'anno rendiamo un omaggio particolare ai bambini i cui genitori sono stati condannati a morte. Resto convinto che la morte inflitta dallo Stato non può mai costituire una vera giustizia. È altrettanto importante considerare i traumi che subiscono questi bambini. Ecco perché, più che mai, il nostro Parlamento è determinato e impegnato a difendere la dignità umana, come sancito nei nostri trattati. Faremo tutto il possibile per avvicinarci al giorno in cui tutti i paesi aboliranno la pena di morte. Lo dobbiamo alle future generazioni, lo dobbiamo a noi stessi. Sono sicuro che questo sia il sentimento di tutto il Parlamento. Grazie.